Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Sam osebno menim, da je pobuda, za, bom rekel, za ta zakonodajo mislim, da je vsekakor primerna in za pozdraviti. Sem pa tudi vesel odziva državnega sekretariata, v kolikor danes ta zakonodaja ne bo, sprejeta, potem ima vlada že dejansko pripravljeno eno drugo besedilo. Vesel sem s tega vidika, ker dejansko, ko sem se z gasilci pogovarjal, bom rekel, pred to sejo, so mi nekako zagotovili, da oni želijo eno samo zadevo, in sicer to, da se njihov status uredi. Verjemite mi, njim je vseeno, ali ta zakon bo dejansko predlagala koalicija, opozicija, jaz ali kdor drug, kdo tretji, njim je vseeno, dejansko želijo, bom rekel, te zadeve, da se dokončo uredijo, ker ko sem jih povprašal za njihovo mnenje oziroma stališče, so mi dejansko vsi zagotovili, da se že to predolgo vleče. Torej, jaz bom rekel kot neke vrste nevtralen poslanec v tem državksem državnem zboru z vidika politične opredeljenosti, res prosim res državni zbor, da, bom rekel, na tem na tem področju dejansko stopimo skupaj in najdemo tiste rešitve, ki so primerne in ki bodo dejansko koristile gasilcem. Ker mislim, da so danes se vsi tisti, ki so pred mano govorili ne glede na svojo politično in strankarsko opredeljenost, so dejansko izpostavili pomembno vlogo prostovoljnega gasilstva, mislim, da si ti ljudje, ki so dejansko štiriindvajset ur na razpolago in v tem današnjem svetu, kot vemo, da je, bom rekel, prostovoljskega dela vedno manj, mislim, da je treba na na ta način niti ne nadgraditi, ampak jim dejansko se nekako zahvaliti za tisti ves trud in delo, ki ga tudi opravljajo. Ampak sam menim, da pri spremembi zakonodaje bi bilo smiselno spremeniti Zakon o društvih, ker tudi Zakon o društvih, ki je v sedanji obliki nejako nekako tudi tepe prostovoljna gasilska društva, vsaj tako so mi tudi rekli, pri organizaciji različnih prireditev, ki jih imajo. Torej mislim, da bi bilo smiselno tudi v razmišljati o tem, da bi tudi ta zakon spremenili. Ampak vsekakor, njim je najbolj pomembno to, da se ta status uredi in jaz sem skoraj prepričan, da bi se dalo sprejeti neko vrste resolucijo oziroma takšne, takšno, takšen zakon, ki bi nekako zadovoljeval tako delodajalce kakor tudi, bom rekel, tiste, ki se s prostovoljskim gasilstvom ukvarjajo, ker pri nas imajo tudi ta društva že več kot stoletno tradicijo nekatera. In na žalost, če pogledamo v zadnjih letih, dejansko po celi Sloveniji je bilo vedno več intervencij, kjer smo jih potrebovali zaradi vremenskih ujm, zaradi požarov in drugih zadev, in jaz se bojim, da bomo na njih, bom rekel, na njihovo pomoč primorani v bodoče še še velikokrat, zato dejansko prosim, bom rekel, v imenu gasilcev, da se to vprašanje, njihov status, v čim krajšem roku uredi v tem državnem zboru. Hvala lepa.